En Cataluña vivimos un proceso extraordinario de autodeterminación, pacífico y de alta calidad democrática 2,3 millones de votos el 9 de noviembre, dos millones de participantes el 11 de septiembre, más de un millón y medio de firmas de una declaración expresa en ese sentido.

La España de hoy, me temo, en ese sentido no superaría esa exigencia básica.

El carácter antidemocrático de estas tres decisiones no admite interpretación.